Organizovaná trestná činnosť nadobúda nadnárodný rozmer a stáva sa celosvetovým hospodárskym subjektom.

Podporujem správu, pretože prichádza s konkrétnymi návrhmi a opatreniami, ktoré by mohli v záujme bezpečnosti, stability a ekonomického rozvoja všetkých štátov viesť k zefektívneniu boja proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. V plnom rozsahu si uvedomujem, že proces pri odhaľovaní trestnej činnosti vôbec nie je jednoduchý. Preto vítam najmä tie návrhy, ktorými sa posilní súdna a policajná spolupráca na európskej a medzinárodnej úrovni. Aj keď sa organizovaný zločin nedá celkom striktne rozdeliť na jednotlivé typy, očakávam, že Európska únia a členské štáty v záujme jednotnej a koordinovanej spolupráce budú pokračovať pri identifikácii nových hrozieb týkajúcich sa organizovanej trestnej činnosti a nastolia také modely, ktoré budú účinným nástrojom boja proti nim.